Señor Turmes, si para tener un criterio objetivo como el que usted menciona el ILUC empleamos criterios que no son científicamente fiables, nunca tendremos un criterio objetivo será un criterio equivocado y, entonces, estaremos haciendo una política que tendremos que cambiar dentro de unos años, como nos pasa con otras cosas. Las cosas han de estar suficientemente estudiadas